A rendszerváltást követő kárpótlás következtében kétmillió magyar ember kapta vissza jogos tulajdonát, a földjét, amelytől a kommunizmus idején megfosztották. Bár a kárpótlás formája katasztrofális hatást gyakorolt a mezőgazdaságra, annak társadalmi igazságossága és erkölcsi alapja máig megkérdőjelezhetetlen. Ezzel ellentétes módon a jelenlegi magyar kormány új földtörvénytervezete az ő vagyonukat veszélyezteti. Az új szabályozás ugyanis leszűkíti a vásárlók körét, leviszi a föld árát. Ezzel másfélmillió magyar ember visszakapott vagyonát fogja drasztikusan leértékelni. A tulajdonosokon kívül sokan úgy gondolták, hogy néhány hektáros földjük eladásával megoldhatják gyerekeik, unokáik taníttatását, lakáshoz jutását vagy kiegészíthetik nyugdíjukat. Nem engedhető meg, hogy az Orbán kormány másfélmillió embert súlyosan megkárosítson. Nem engedhető meg, hogy a magántulajdon jogának korlátozásával uniós alapjogot sértsen.